Gospođo predsjednice, u vremenu krize novinarski posao dobiva dodatno na značenju, a mediji i njihova profesionalnost postaju esencijalni za društvenu stabilnost i mir. I najmanja neprofesionalnost u takvim kaotičnim okolnostima može se pretvoriti u iskru koja će zapaliti plamen nesnošljivosti i nasilja. Jedan je od primjera britanski The Sun koji je objavio neprovjerenu priču koja je mogla ozbiljno naštetiti ugledu Republike Hrvatske. Hrvatska nema logistiku s pomoću koje bi se dugotrajno nosila s krizom ovolikih razmjera, ali naši policajci, vojnici i građani zasad i više nego dobro saniraju posljedice tuđih neodgovornosti i političkih promašaja. Na tome im treba zahvaliti, a ne ih lažno optuživati, pa ovim putem pozivam kolege zastupnike da mi se pridruže u osudi ovakvog novinarskog neprofesionalizma danas, dok je još uvijek riječ o iznimci, jer bi već sutra takvo opasno ponašanje moglo postati pravilo.